Pane předsedající, já bych se chtěla zeptat kolegy Roučka, jestli si je vědom určité nepřesnosti, která je ale důležitá, když mluví o tom, že česká vláda rozhodla o udělení azylu.